Elles ont donc un rôle stratégique à jouer dans la bataille contre le réchauffement climatique.

Or, le constat est très simple trop souvent, les villes, et parmi celles ci, les métropoles, sont oubliées du débat et celui ci ne fait pas exception. Élue de Paris, je le constate tous les jours. Les métropoles étouffent et les citadins avec pollution, embouteillages, surdensification et manque d'espaces verts. Elles sont un véritable concentré des problèmes responsables du réchauffement climatique. Elles en sont aussi les premières victimes. En témoignent les canicules décuplées ou la sévère dégradation de la santé des citadins. Si les villes sont une partie du problème, elles sont aussi une partie de la solution, grâce à leur très nombreuses initiatives innovantes et efficaces.